Hvala za besedo in prav lep pozdrav vsem. A veste, preprosto ne vem, kje začeti, ker sem toliko stvari že slišala. Ampak moje prvo vprašanje je, kako veste, kakšen je zakon, ki ga pripravlja vlada, če še ni na mizi? Srečala sem se z upokojenci in so nam predlagali določene rešitve in se strinjali, da se zakon pripravi. Verjamem, da se pripravi v smer, ki bo pozitivna in dobra za vse naše upokojence. Tudi sama bom kmalu upokojenka. Verjetno nas je kar nekaj takih in verjamem v to, da se bo demografski sklad, ki se ustanavlja, ki ne bo prišel za nas še v poštev, ustanovil in sprejel takšen, da bo zadostil vsaj osnovne pogoje življenja, dostojnega življenja naših upokojencev. Gospod, na moji levi je že, nekako opozoril na varnost naložb, ki bodo v tem, demografskem skladu. Na likvidnost, razpršenost, neodvisnost in še marsikaj bi lahko povedali, tudi sama sem nekoč delovala mogoče na malo ekonomski smeri, ne samo na glasbeni, in dejansko je problem, ki se je porajal v tem, da mogoče ne gre zaupati oziroma ne zaupate vladi, da bo to naredila na tak način. Nonstop nam oporekate. Jaz se prav slabo počutim, reciklirana vlada, poslanci ki nič ne znajo oziroma ne vejo, skratka, ne vem, jaz si zelo težko predstavljam, in vam povem, težko vse te stvari poslušam. Moram pa povedati, da več kot pol svojega življenja delujem, na področju z upokojenci. Ravno tako sem se priključila Marjanu Šarcu zaradi tega, ker verjamem, da bo LMŠ iz tega potegnila najbolje in, pomagala vsem upokojencem z novim zakonom in ga tudi nekako naravnavala, da se bo, naložbam mogoče uvrščala tudi v tujino, ne samo na domači trg, ki je premajhen, ki ni sposoben tega prenesti in oplemenititi. Toliko. Hvala.